Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!

Erlauben Sie mir eine Vorbemerkung Wir haben es mit einem wissenschaftlichen Institut zu tun, dem Bundesinstitut für Risikobewertung, das mir seit einiger Zeit dadurch auffällt, dass es mit alarmistischen Meldungen an die Öffentlichkeit geht, ohne aber die Kommission oder andere europäische Institutionen über diese Erkenntnisse zu informieren.

Das einzige, was ich darüber weiß, ist, dass sich die weitere Finanzierung dieses Instituts aus Mitteln des deutschen Bundeshaushalts in der Diskussion befindet. Vielleicht ist das eine Erklärung dafür, warum das Institut eine intensive Öffentlichkeitsarbeit betreibt, aber offenbar keinen großen Wert darauf legt, dass seine Erkenntnisse von uns auch in angemessener Weise geprüft werden können. Nichtsdestoweniger scheinbar bin ich da missverstanden worden Auch wenn wir es nur in der Presse lesen, wir betrachten das als einen Hinweis auf mögliche neue wissenschaftliche Erkenntnisse, und ich habe es bereits an den wissenschaftlichen Ausschuss weitergegeben.

In dem Moment, wo ich den Hinweis bekomme, es könnte neue wissenschaftliche Erkenntnisse geben, was die Sicherheit von Spielzeugen angeht und die Grenzwerte, die wir haben, wird das an den wissenschaftlichen Ausschuss gegeben. Aber ich muss noch einmal sagen Sie können nicht von mir und ich kann nicht von Ihnen verlangen, dass Sie einen Methodenstreit zwischen Wissenschaftlern entscheiden. Das können Sie nicht! Ich kann das nicht, Sie können das nicht. Ich kann hier nichts anderes tun, als eben sagen Diese Frage der Methodik bei der Messung von möglichen Grenzwerten ist intensiv hier in diesem Parlament, im Rat und in der Kommission erörtert worden. Und die Auffassung dieses deutschen Instituts ist von keinem anderen wissenschaftlichen Institut in Europa geteilt worden, von keinem anderen! Wenn Sie der Meinung sind, dass ich dazu verpflichtet gewesen wäre, der Meinung eines Einzelinstituts zu folgen und der Meinung aller anderen nicht, dann dürfen Sie mir das sagen und dann dürfen Sie mich dafür tadeln. Ich kann diese Verantwortung nicht übernehmen.

Aber ich sage noch einmal Wenn irgendwelche neuen Erkenntnisse auftauchen, wird das Verfahren in Gang gesetzt.

Wir haben es hier mit sehr komplizierten wissenschaftlichen Fragen zu tun. Da sind Tests notwendig. Da sind das wissen Sie vielleicht nicht beispielsweise umfangreiche Tierversuche notwendig, um solche Aussagen verifizieren zu können. Sie können die Wissenschaft nicht zwingen, eine Erkenntnis in einem bestimmten Zeitraum zu schaffen. Das tut mir Leid, das geht nicht. Deshalb muss ich Sie einfach bitten, sich damit abzufinden, dass ich Ihnen sage, der wissenschaftliche Ausschuss hat uns gesagt, er könne fundierte Ergebnisse bis zur Mitte des nächsten Jahres liefern. Das wird er tun. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wird die Kommission unverzüglich neue Vorschläge machen, wenn sich herausstellen sollte, dass es tatsächlich neue Erkenntnisse gibt. Damit das klar ist. Herr Creutzmann, das Prinzip, dass wir das geringstmögliche Risiko anwenden, gilt.

Frau Rühle, Sie sagen, ich hätte früher an die Presse gehen sollen. Es wird Sie überraschen, wenn ich Ihnen sage Ich habe das getan. Und so wie ich nicht glaube, dass das, was ich heute Abend hier im Parlament gesagt habe, in den europäischen, speziell in den deutschen Medien aufgenommen werden wird, so ist meine sachliche und, wie ich fand, ruhige Erklärung dessen, was Sache ist, von den deutschen Medien leider nicht aufgenommen worden.

Welt. Darauf können wir stolz sein. Diese Kommission wird sich von niemandem auf der ganzen Welt übertreffen lassen, wenn es darum geht, die Sicherheit von Spielzeugen auf das höchstmögliche Maß zu bringen.

Da stimme ich Ihnen vollkommen zu, dass die Frage der Implementierung hier ganz entscheidend sein wird. Auch hier haben wir entsprechende Vorbereitungen getroffen.

Die entsprechenden Aufträge sind an die europäischen Standardisierungsorganisationen gegangen. Aber bei Standards ist es nicht anders als bei anderen wissenschaftlichen Arbeiten auch. Da können Sie nicht verfügen, dass die innerhalb von einer Woche, einem oder einigen Monaten zur Verfügung stehen.

Zeit. Aber alle diese Standards, über die wir gesprochen haben, sind in Arbeit und werden rechtzeitig da sein und uns im Übrigen dann auch erlauben, eine genaue Vergleichbarkeit zwischen den Produkten herzustellen und die Marktüberwachung zu verstärken.